ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna breytts fyrirkomulags á skráningu og þinglýsingu skipa frumvarpið er afrakstur samvinnu samgönguráðuneytis dóms og kirkjumálaráðuneytis fasteignamats ríkisins og siglingastofnunar íslands

en varð þá ekki að lögum með frumvarpi þessu er þó ekki lagt til líkt og þá að færsla þinglýsingarbóka skipa og báta og framkvæmd nauðungarsölu verði hjá einu sýslumannsembætti megintilgangur frumvarpsins er að tryggja samræmi milli aðalskipaskrár og þinglýstra heimilda um skip með því að taka upp samræmdan þinglýsingargagnagrunn fyrir skip fyrstu samræmdur gagnagrunnur fyrir skráningu og þinglýsingu skipa með því að taka upp samræmdan gagnagrunn fyrir skráningu og þinglýsingu skipa er stuðlað að auknu hagræði og skilvirkni við þinglýsingar skipa þar sem upplýsingum um þinglýsingar skráningarskyldra skipa verður safnað saman miðlægt á einum stað

skráningu og þinglýsingu skipa er þannig háttað í dag að þinglýsingarbækur eru handfærðar hjá um það bil helmingi sýslumanna á landinu önnur embætti hafa haldið þinglýsingarbækur skipa í eldra tölvukerfi en auk þess að vera komið til ára sinna var mikið óhagræði fyrir sýslumenn falið í því að þinglýsa í mismunandi þinglýsingakerfi með því að taka upp samræmdan þinglýsingargagnagrunn fyrir skip verða þinglýst skjöl aðgengileg á tölvutæku formi í skipabók þinglýsingarstjóra markmiðið er sem fyrr segir að tryggja samræmi milli aðalskipaskrár og þinglýstra heimilda um skip þar sem skipabók þinglýsingarstjóra verður beintengd aðalskipaskrá siglingastofnunar íslands verður framkvæmd þinglýsinga einfölduð þar sem ekki verður lengur nauðsynlegt að senda tilkynningar um breytta skráningu frá siglingastofnun til sýslumannsembætta og tilkynningar frá sýslumönnum til siglingastofnunar auk þess verða þinglýst skjöl ekki lengur send á milli sýslumannsembætta þegar skip er fært á milli umdæma heldur verða öll skjöl skönnuð og aðgengileg á rafrænu formi í frumvarpinu er einnig lagt til að breytt verði viðmiðun á mælingu skipa úr brúttólestum í brúttótonn mismunandi reglur gilda um stofnun og rétt eignarhafta á skrásettum skipum eftir því hvort þau eru fimm rúmlestir eða stærri eða minni en fimm rúmlestir ekki er um að ræða neina efnisbreytingu á gildandi reglum og munu þær taka til svipaðs fjölda skipa og verið hefur helsta ástæða breyttrar viðmiðunar er einkum sú að mælieiningin rúmlestir er á undanhaldi með tilkomu nýrrar alþjóðasamþykktar um mælingu skipa